Quand il s'agit de persécuter les automobilistes, les puissants qui nous gouvernent ont de la suite dans les idées. Si l'on en croit ce texte, la répression contre les conducteurs est le seul moyen de lutter contre la violence routière. Pourquoi, par exemple, n'est il pas prévu de consulter les associations de défense des automobilistes au même titre que les autres associations? Concernant l'entretien et la rénovation du réseau routier dont on pourrait dire beaucoup de choses ce n'est jamais le moment d'en parler, bien sûr. Cela coûte cher, alors que les radars, eux, rapportent beaucoup.

Croyez vous que les chauffeurs tchétchènes qui ont tué une Niçoise sur la promenade des Anglais le mois dernier, au volant de deux voitures volées, se soucient de conserver les points de leur permis de conduire

Pensez vous que cette directive permettra de mieux lutter contre la pratique du go fast, de plus en plus répandue en matière de trafic de drogues, y compris transfrontalier

Ce que nous demandons, c'est un peu de souplesse pour les automobilistes ordinaires, mais une tolérance zéro pour les criminels de la route.